Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je souhaiterais attirer l'attention de la Commission européenne sur la situation de l'entreprise SeaFrance que M.